Ostro sa staviam proti tomu, aby bol pod zámienkou vysokej ochrany duševného vlastníctva, ktorá sa v niektorých prípadoch javí až ako prehnaná, odopieraný vlastne prístup k základným liekom širokým vrstvám obyvateľstva, a to predovšetkým v rozvojových krajinách.